Herr Präsident! Die Klimakonferenz in Cancún muss konstruktiven Druck auf die Staaten ausüben, damit internationale Kooperation und nationale Gesetzgebung den Klimaschutz voranbringen. Als Teil einer Allianz der Verantwortung muss die EU unabhängig von den USA politische Führungskraft beweisen und sich an dem Prinzip der Klimagerechtigkeit messen lassen. Das bedeutet, es muss eine zweite Verpflichtungsperiode der Industriestaaten unter dem Kyoto Protokoll geben. Für die Klimafinanzierung muss zusätzliches Geld aufgebracht werden. Bei der Langfristfinanzierung muss die EU mit offenen Karten in die Verhandlungen gehen. Die EU muss ambitionierte Ziele bei der Senkung der Treibhausgase anbieten.